Signora Presidente, onorevoli colleghi, lunedì il Consiglio ha annunciato un quadro di misure restrittive, che permetterà di sanzionare la Turchia per le trivellazioni illegali nel Mediterraneo orientale e nelle acque di uno Stato membro, Cipro. Per l'ennesima volta, la risposta di Erdogan è stata una minaccia, un ricatto palese quanto inaccettabile, quello di non dare all'Europa i jihadisti appartenenti a Daesh. Per l'ennesima volta le dichiarazioni e le azioni del Presidente turco ci sfidano apertamente, tenendoci sotto ricatto, violando quotidianamente i più basilari diritti dei propri cittadini, invadendo un paese vicino, nel quale sta avvenendo quella che può essere definita una vera e propria sostituzione etnica e, infine, entrando illegalmente nelle acque di uno Stato membro dell'Unione, della quale, almeno sulla carta, afferma di voler far parte. Quanti dibattiti servono ancora per capire che la Turchia di Erdogan non deve più essere considerata un candidato a un'adesione che va archiviata, ma piuttosto un partner potenzialmente fondamentale, ma certamente inaffidabile in quanto pronto a tutto pur di acquisire maggiore influenza nella regione? Per questo sosteniamo queste sanzioni che sono necessarie ma non sufficienti. Per questo siamo e saremo sempre a fianco della legalità e dei nostri amici ciprioti.